Predsednik, hvala lepa. Spoštovana državna sekretarka, n držav, kolegice in kolegi! Tule imam tale dva papirja, ki jih nosim zdaj že ene eno leto pa pol s sabo. To je v bistvu stališče poslanske skupine Socialnih demokratov, kar lahko preberem oziroma oziroma si lahko tudi magnetogram vzamete, na predloge ki se, bom rekel, v tem državnem zboru na vsake par mesecev ponovijo, ne. In moram reči, da sem včasih razočaran s SDS-jem. Nimate več nobene prave ideje. Ni. Piarovsko vam sicer špila, ekonomsko vam nekatere zadeve več ne špilajo, pa bom povedal, zakaj. Tako isti predlog ste imeli na dvajseti redni seji lansko leto, na petintrideseti seji, na sedemintrideseti seji, vmes je še Nova Slovenija potem vlagala Zakon o dohodnini ene dvakrat, potem se je še gospod Čuš spomnil, tako da meni se zdi za tako pomembno tematiko, da je to neresno in neodgovorno. Zanimivo, ko sem gospoda Jožeta Tanka kot, Tanka, kot prvega predlagatelja poslušal, ko je rekel, eno milijardo evrov smo lansko leto pridelali več denarja v proračun. Drži, ampak dragi moji, draga moja opozicija, vi bi to eno milijardo v tej seji od torka do danes zapravili. Eno milijardo bi vi, ne eno milijardo, ampak ene sedemsto milijonov bi vi, mi smo celo leto milijardo pridelali, vi bi pa eno sedemsto milijonov, v tem, v tem tednu zapravili, ne, z z zakoni, zakoni, kot so Zakon o gospodinjskem dodatku, Zakon o starševskem varstvu in družinskem, družinskih prejemkih, z Zakonom o vrtcih, Zakonu o vinu bi tudi nekaj zapravili, Zakonu o gasilstvu, zdaj pa še Zakon o dohodnini. Tukaj je v bistvu, kar smo eno leto ustvarjali, bi vi v enem tednu zapravili, ne. Hipotetično zal, zaradi ljudmi, ne, za ljudi. Če bi mi šli ta moment iz oblasti, sprejeli vse vaše predloge, pa kam bi prišli. Bi to državo zapravili zapravili takole, mi bi socialno državo zapravili čez eno noč. Je pa res piarovsko, to vam dam pa kapo dol, ne, so pa gasilstvo, starševski dodatek, dohodnina, vino in tako naprej. Vse, bom rekel, segmente družbe ste v enem tednu na neki način polovili, saj se fajn sliši, ne, ampak matematika se vam enostavno ne, ne izide. In zato z lahkoto in z veliko odgovornostjo v prvem branju vse te vaše zakone bom, bomo zavrnili in tudi vaš Zakon o dohodnini. Vaše izhodišče je tudi, da je država pohlepna in z nerazumno visokimi prispevki delavnih ljudem nižja dohodke in jih odvrača od, bom rekel, ekonomske aktivnosti. Bom rekel, to je pogled desnice. Naša naloga pa je, da danes povemo, da se, bom rekel, s to vašo filozofijo enostavno enostavno motite, in da vam povem, ne, da plače v tej naši državi niso nizke samo zaradi davkov, ne. Ampak so tudi, bom rekel, nižje, kot bi lahko drug, kot je drugje, tudi zaradi solidarnosti, ki, hvala bogu, v tej državi, imamo takšno solidarnost, ker drugače ne vem, na kakšen način bi nekateri delavci, nekateri podjetniki, nekateri kmetje, nekateri ljudje, ki so brezposelni, lahko v tej državi preživeli. In če je katera prednost v tej naši državi v zadnjih petindvajsetih letih, je to, da nismo država, ki je razslojena, ker v bistvu ljudje, ki imajo, in ljudje, ki, bom rekel, imajo manj, lahko brez problema po tej državi hodijo in se med sabo ne sovražimo in nimamo nekih velikih pritiskov, bom rekel, tako kot imajo nekatere druge države. Zdaj, samo tale Zakon o dohodnini, ne, zdaj lahko vi računate oziroma Ivanuša je računal, mislim, da tudi točno ne ve, zakaj, ampak nema veze, tristo milijonov evrov najmanj na leto bi ta vaša dohodninska, zgodba, stala, ne? S tem da bi mogoče imeli potem ljudje cirka med dvajset in petindvajset evrov večjo neto neto, neto plačo. Ne? Ampak potem se tudi ta potrošnja, ki potem govorijo, ne, škoda, ker ni gospoda Horvata, ko se na vse spozna, potrošnja ne bi ulovila vse te zgodbe, ki bi jih mi v bistvu danes, danes, zapravili. Tako da niti več ne bom, niti več ne bom razpravljal, ker se mi zdijo nekateri predlogi mogoče malo neresni. Kot pa dolgoletni poslanec pa razumem filozofijo politike, ki je v opoziciji. Treba je pač povedati, kako vlada nič ne zna, kako stranke, ki zagovarjajo neki drug pogled, nič ne vejo. Vi morate to vlagati. Ampak, kot sem rekel na začetku, ne. Milijardo evrov, ki smo jo pridelali v enem letu, bi jo vi v treh v treh dneh s temi zakoni, bom rekel, pojedli in ne bi od tega v bistvu nič imeli. Zato jaz takega zakona in naša stranka ne more podpreti. Hvala.